En effet, il est inadmissible que, pendant des semaines et des semaines, on nous ait dit que nous allions être en guerre ouverte avec l'OMC, que M. De Gucht nous ait dit que nous ne pourrions plus vendre d'avions, que nous ne pourrions plus rien vendre à partir du moment où nous prendrions cette décision, alors qu'il y avait une note juridique qui disait exactement le contraire. Je pense que c'est une question politique absolument majeure.